Én is elválasztanám a tartalmi részt és a folyamatra vonatkozó hozzászólásomat. 10 éve született meg a döntés arról, hogy ez a hálózat szükséges. Az értékelés most azt mutatta, hogy a hálózat nem élt azokkal a lehetőségekkel, amelyek adva lehettek volna. Viszont egyértelművé vált az is, hogy szükség van egy ilyen hálózatra, ennek a továbbfejlesztésére, civilek, kutatók bevonására, bűnüldöző szervekkel való együttműködésre. Szeretném elmondani én is, hogy az Európai Szocialisták és Demokraták fontosnak tartják a hálózat munkáját, fontosnak tartják a továbbfejlesztését. Az, hogy az Európai Parlament most elutasítja ezt a kezdeményezést, az pontosan azért van, hogy a Lisszaboni Szerződés értelmében még erősebb legitimációval történjen meg ez a lépés, és még intenzívebben részt vehessünk ebben.